Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie! W naszej dzisiejszej dyskusji tak naprawdę bez przerwy powraca jeden wątek zbudowania alternatywnych, a w pierwszym etapie może po prostu równoległych struktur militarnych wobec przymierza atlantyckiego w Europie.

A ja proponuję zadać jedno realistyczne pytanie czy takie nawet alternatywne już nie mówiąc o tych równoległych struktury wojskowe zastąpią Stany Zjednoczone w tych najbardziej zapalnych, najbardziej wrażliwych dla bezpieczeństwa europejskiego punktach? Na razie na wschodniej Ukrainie widzieliśmy co innego. W czasie mińskich rozmów pokojowych najważniejsze państwa w Unii Europejskiej bardzo chętnie przystały na życzenia Rosji, żeby nie było tam ani Polski, ani żadnego innego spośród jednej czwartej państw Unii Europejskiej, które bezpośrednio sąsiadują z Rosją albo z Ukrainą.